Herr Präsident! Ich komme gerade zurück von der Jahresversammlung der IRENA, der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, und es ist völlig klar Europa kann mehr und Europa muss mehr in der Energiepolitik tun, um die Klimaziele zu erreichen. IRENA hat eine Studie für Europa gemacht die REmap Studie die eindeutig zeigt, dass es kosteneffizient möglich ist, 35 erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen.

Also wir investieren nicht nur, sondern wir haben auf der anderen Seite auch einen Nutzen, und deshalb freue ich mich, dass dieses 35 Ziel erreicht wurde.

Zu den Biokraftstoffen Die sind Teil des Energiemixes, aber sie müssen nachhaltig sein. Da gibt es gute und schlechte die guten fördern und die schlechten aus dem Markt holen insbesondere Palmöl.